Non dimentichi mai che i valori della vita, i valori della dignità dell'uomo, il valore della libertà per noi sono non solo il motivo per cui ci troviamo in quest'Aula ma perché vogliamo un'Europa più forte, più giusta, più solidale e che sia improntata a uno spirito di uguaglianza. Noi dobbiamo fare in modo che questi valori siano condivisi anche dagli altri.